Domnule Președinte, dezbatem astăzi un raport extrem de important pentru economia europeană, realizarea pieței unice a energiei, o piață pe care o dorim funcțională și eficientă. Există progrese, dar avem blocaje încă, în realizarea acestui obiectiv. În primul rând, este vorba de insuficientele investiții și un ritm foarte lent pentru interconectarea rețelelor naționale de energie. În al doilea rând, discutăm de o armonizare încă insuficientă a legislațiilor naționale cu privire la energie. Avem țări în care a obține un permis de conectare a unei întreprinderi la rețelele de energie națională durează peste o sută cincizeci de zile. În sfârșit, în al treilea rând, discutăm despre disfuncționalitățile provocate de unele politici de stimulare a energiei regenerabile, care au dus la costuri exagerate pentru industrii intensive, esențiale, strategice pentru Uniunea Europeană.